Panie Przewodniczący! Z zadowoleniem witam propozycje Komisji Europejskiej.

Po pierwsze to, że będą zmiany w dyrektywie o księgowości, czyli instrumencie horyzontalnym o to nam właśnie chodzi. Kwestia wprowadzenia konieczności sprawozdawczości poprzez firmy, które funkcjonują na rynku europejskim, ale mają siedziby w innych krajach. To jest to, czego się domagamy od dłuższego czasu, i to powinno poprawić sprawiedliwość funkcjonowania elementu fiskalnego. Chcę wreszcie zwrócić uwagę na fakt, że europejska, unijna lista wskazująca na konkretne jurysdykcje, które nie spełniają właściwych wymogów w sprawozdawczości finansowej, pomoże nam w rzeczywistości skuteczniej z tym wszystkim walczyć.

Dla mnie ważniejsze jest to, że to będą przepisy, które będą miały szansę realnie zaistnieć w naszej rzeczywistości, a tak się stanie tylko wówczas, jeżeli te zaproponowane pozostaną w pierwotnym zaproponowanym kształcie.